Señora Presidenta, este Parlamento tiene por primera vez la responsabilidad de legislar sobre una materia tan importante como la política agrícola común, y tenemos que ser conscientes de que está en nuestras manos el futuro de millones de personas que viven y trabajan en nuestro medio rural y que nos garantizan alimentos de calidad. La propuesta hecha por la Comisión Europea no tenía en cuenta la diversidad agrícola europea ni la necesidad de establecer instrumentos flexibles para adaptarse a las distintas realidades que existen en la Unión Europea.

Es indispensable que estas medidas puedan ser cumplidas por nuestros productores no hay mayor peligro para el medio ambiente que un medio rural abandonado. También son importantes los pagos acoplados para garantizar el apoyo a los sectores en crisis. Es necesario delimitar el número de hectáreas para casos como el de España, donde tenemos un problema con esta reforma que se plantea. Es indispensable mantener las cuotas del azúcar hasta 2020 y los derechos de plantación de viñedos hasta 2030, reintroducir la cuota láctea, fortalecer las organizaciones de productores, ser capaces de homogeneizar las normas de competencia. Tenemos en nuestras manos garantizar el futuro de las explotaciones agrícolas y ganaderas de la Unión Europea. Recordemos que esto es un mandato, que queda camino por delante para negociar con el Consejo y que nos estamos jugando el futuro de millones de personas que viven en nuestro medio rural.